Entwicklungsländer sind überdurchschnittlich oft Ziel solcher Klagen, und für sie bedeuteten die Strafzahlungen existenziell hohe Bürden. Vattenfall verklagt momentan Deutschland wegen der Entscheidung zum Atomausstieg, die von einer breiten parlamentarischen Mehrheit getragen wurde, und will Entschädigungszahlungen von mehreren Milliarden Euro erhalten. Gerade diskutieren wir in Europa Moratorien und Verbote von Fracking. Viele Mitgliedstaaten haben diese auch schon umgesetzt. Es gibt berechtigte Sorgen, dass eine Aufnahme des Investorklagemechanismus in das Freihandelshandelsabkommen mit Kanada dazu führen könnte, dass Investoren europäische Regierungen wegen Fracking verklagen können. Ein Investor hat gerade die Regierung in Quebec wegen eines solchen Moratoriums verklagt. An diesem System ist grundsätzlich etwas faul. Wie kann es sein, dass wir Investoren solche umfassenden Rechte einräumen und diese sogar demokratisch getroffene Entscheidungen aushebeln können? Wie kann es die Kommission verantworten, diesen Mechanismus in die Abkommen mit Kanada, USA und Indien aufnehmen zu wollen. Und wie kann die Kommission garantieren, dass unberechtigte Klagen außen vor bleiben? Solche Klagen unterlaufen demokratische Prozesse. Kosmetische Änderungen und auch mehr Transparenz alleine reichen nicht.